ég beini þeirri fyrirspurn til samgönguráðherra hver sé verkefnastaða í vegaframkvæmdum á vestfjarðavegi sextíu fyrirspurnin er í fjórum líðum fyrstu hvað líður framkvæmdum þeim sem boðnar hafa verið út á kafla vestfjarðavegar sextíu frá vatnsfirði að þverá í kjálkafirði annar hver er staðan varðandi veginn fyrir kjálkafjörð og mjóafjörð í kerlingarfirði og inn fyrir eiðið í vattarfjörð sem nú er að fara í umhverfismat og hvenær má vænta þess að sú framkvæmd verði boðin út þriðja hvað líður málarekstri og umhverfismati vegna leiðarinnar um skálanes fyrir gufufjörð og djúpafjörð í hallsteinsnes og inn þorskafjörð

ástæða fyrirspurnarinnar kom meðal annars fram í umræðunni sem átti sér stað hér rétt áðan það er ófremdarástand það sem árum og áratugum saman hefur viðgengist í vegamálum á sunnanverðum vestfjörðum þeir vegakaflar sem hér er spurt um tilheyra allir veginum sem í reynd er eina leiðin út úr fjórðungnum fyrir íbúa á sunnanverðum vestfjörðum það er tenging þeirra við landið þessi hluti vegakerfisins hefur aldrei verið endanlega frágenginn hann hefur ekki enn fengið bundið slitlag til dæmis og nú hafa ofan á annað bæst við skakkaföll í formi málaferla og annarra erfiðleika sem eru með þvílíkum ólíkindum að það hvarflar helst að manni að þessi vegakafli sé í álögum það séu huldar vættir þarna að verki svo flókið er það sjálfsagt ekki og til að skýra málið og átta sig betur á því hver staðan sé beini ég þessari fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra og vænti þess að við getum átt hér svolitla umræðu um þetta í framhaldinu